Nous ne pouvons pas accepter que des travailleurs détruisent leur santé ou perdent leur vie en voulant la gagner. Avant toute chose, permettez moi de remercier vivement la Commission, et plus particulièrement Mme la Commissaire, Marianne Thyssen. Alors que de nouvelles substances ont vu le jour, il nous aura fallu attendre dix ans avant que cette directive soit soumise à révision. Au travers de sa proposition, la Commission met fin à cet immobilisme. L'accord institutionnel qui sera soumis au vote demain allie à la fois ambition et pragmatisme. Ambition, car il fixe des normes strictes en matière d'exposition professionnelle. Pragmatisme, parce qu'il prévoit des périodes transitoires permettant aux entreprises de s'adapter et de se mettre en conformité avec les nouvelles règles. J'aurais effectivement souhaité que les substances reprotoxiques soient directement couvertes par cette directive. Cela n'a pas été possible, mais je me réjouis cependant que la Commission et le Conseil aient pris conscience de cet appel du Parlement et statuent à ce sujet dans les mois à venir. Enfin, je souhaiterais insister sur deux éléments. En ce début d'année, la Commission a déposé une seconde proposition de révision de cette directive. Je souhaite que la Commission ne s'arrête pas en si bon chemin. Cette directive doit être revue régulièrement, au regard des évolutions scientifiques et technologiques, afin d'avancer et d'améliorer la protection des travailleurs. En tout cas, et dans la même philosophie que celle adoptée par la rapporteure sur ce premier train de mesures, nous allons poursuivre avec cette qualité de collaboration avec vous, Madame la Commissaire. Je salue aussi les partenaires sociaux qui, de manière préventive, négocient des accords sectoriels visant à mieux protéger les travailleurs face aux substances cancérigènes, notamment l'accord NEPSI qui, pour moi, est vraiment un accord qui montre le chemin à suivre. En matière de santé et de sécurité au travail les maîtres mots, pour moi, doivent être prévention et concertation.